Viel gäbe es zu sagen und ich hätte gerne meine Rede einfach beiseite gelegt, um auf die Argumente, die hier ausgetauscht wurden, einzugehen. Aber lassen Sie mich bekräftigen Das Abkommen enthält noch immer obwohl Sie, Frau Kommissarin, versucht haben, die großen Defizite der Ära De Gucht wegzuverhandeln beziehungsweise die gröbsten Unsicherheitslücken zu schließen gravierende Mängel. Die Logik von Sonderrechten für ausländische Investoren bleibt trotz Reformen Ihrerseits am ISDS System bestehen.

Da CETA aber mehr ist als ein Handelsabkommen, sondern auch wesentlich mit beeinflussen wird, wie wir künftig auch in Bezug auf Klimawandel und notwendige Veränderungen unserer Wirtschaftsweise, Industrie 4.0 eingeschlossen, produzieren, kann ich nur sagen Es ist nicht zustimmungsfähig.